Dass Kroatien seinen Weg in die Europäische Union trotz vieler Hindernisse unbeirrbar gegangen ist, sollte uns eigentlich allen Respekt abnötigen. Das umso mehr, als nun auch im slowenischen Parlament bekanntlich Kroatiens Beitritt ohne eine einzige Gegenstimme angenommen wurde.

dies vor allem auch dann, wenn sich die EU allzu stark in innerstaatliche Angelegenheiten einmischt. Natürlich sind im Zusammenhang mit der Korruption weitere Anstrengungen nötig.

Da Kroatien bereit scheint, mit der Vergangenheit aufzuräumen, eröffnet dies hoffentlich auch eine neue Ära im Umgang mit Vertriebenen. Die EU sollte sich diesbezüglich etwa um die Rechte der Donauschwaben kümmern.